Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Kritik aus der Bevölkerung an den TTIP Verhandlungen wird immer stärker. Sie sehen dies auch am Ergebnis der Europawahl und dem Erfolg meiner Fraktion. Wir fassen das als Auftrag auf, und im Namen meiner Fraktion fordere ich Sie auf, die Verhandlungen zum TTIP jetzt nicht fortzuführen. Nehmen Sie sich die Zeit für eine Denkpause!

Ziehen Sie also einen Schlussstrich, denn Instrumente des

Deshalb fragen Sie doch auch die Bevölkerung nach ihrer Meinung zu anderen Kapiteln der Freihandelspolitik. Das wäre doch mal ein innovativer Ansatz!

Ich versichere Ihnen Das ist nicht der Fall. übrigens nicht nur in der EU, auch in den vielen Bundesstaaten der USA wollen das Menschen nicht.